Rozporządzenie dotyczące wieloletniej perspektywy finansowej przewiduje obowiązek przeprowadzenia przeglądu funkcjonowania wieloletniej perspektywy i tam, gdzie jest to uzasadnione, dokonanie właściwych zmian. To rozporządzenie przewiduje oczywiście głównie rolę Komisji Europejskiej i Rady. Parlament Europejski powierzył nam zadanie przygotowania stanowiska w postaci sprawozdania z własnej inicjatywy, stanowiska pokazującego oczekiwania Parlamentu Europejskiego wobec Komisji Europejskiej i Rady związane z wieloletnimi perspektywami finansowymi. Parlament Europejski w związku z tym, przyjmując swoje sprawozdanie z własnej inicjatywy, wyraźnie pokazuje, jakie są jego oczekiwania, skoro po całym procesie ma wyrazić zgodę na dokonane ustalenia i zmiany. Parlament Europejski w swoim sprawozdaniu, po pierwsze, odnosi się do aktualnego stanu perspektywy finansowej, czyli wskazuje na pewne elementy trudne bądź wręcz zagrożenia. Parlament Europejski również wskazuje na zmieniający się charakter budżetu Unii Europejskiej i na rosnącą rolę instrumentów finansowych o charakterze zewnętrznym.

W związku z czym zwracamy uwagę między innymi na zmianę pułapów, jeżeli chodzi o poszczególne działy. Zwracamy uwagę na zmianę pułapów, jeżeli chodzi o płatności, na dostosowanie płatności dotyczące zobowiązań w szczególności w polityce spójności. Zwracamy również uwagę na konieczność zwiększenia środków zarówno na te działy, które dotyczą zatrudnienia młodzieży, jak i na kwestie związane z bezpieczeństwem i z kryzysem migracyjnym. Proponujemy również zmiany, jeżeli chodzi o mechanizm elastyczności. Parlament Europejski, miejmy nadzieję po tej debacie, przyjmie również następującą rekomendacje, że powinniśmy rzeczywiście zmienić zasady wykorzystywania nadwyżki budżetowej. Naszym zdaniem nadwyżka budżetowa powinna pozostać w budżecie, a nie być zwracana poszczególnym państwom członkowskim. Cały pakiet proponowanych zmian oczywiście również dotyczy kwestii uproszczeń, które powinny być naszym zdaniem dokonane w najbliższym czasie, tzn. w najbliższych miesiącach, po to, żeby można było dokończyć funkcjonowanie perspektywy. A oprócz tego w naszym sprawozdaniu proponujemy zmiany dotyczące funkcjonowania wieloletniej perspektywy po roku